Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je voudrais vous remercier de ce débat sur cette question orale. Nous avions sonné la mobilisation générale de tous les États européens, à travers le fléchage du Fonds social européen, sur le chômage des jeunes à travers la garantie jeunesse, d'une part, à travers l'initiative pour l'emploi des jeunes, d'autre part. Ces deux leviers sont absolument indispensables pour réussir la lutte contre le chômage et nous avons déployé toute l'énergie possible, au niveau du Parlement européen, pour faire du frontloading c'est à dire charger les fonds disponibles pour qu'on puisse amorcer des actions

nous avons, l'an dernier, passé le préfinancement des projets d'initiative pour l'emploi des jeunes de 1 à 30 battant même, ce jour là, des records d'efficacité de l'Europe.

Et donc, pour être efficace, il nous faut d'abord mesurer les effets. C'est ce que nous demandons à la Commission quels sont les effets des fonds et des politiques que nous avons fléchés dans le Fonds social européen? Le deuxième point si nous voulons mesurer, c'est pour ajuster ces politiques.

Enfin, il nous faudra simplifier les mesures et piloter l'évolution de ces prochains projets, parce que c'est l'avenir des jeunes qui est en cause.